ég býð þingmenn velkomna til þings eftir páskahlé og vona að þeir hafi átt góða daga með fjölskyldum sínum og við störf í kjördæmum nú hefst sá hluti hundrað fertugasta löggjafarþings sem í þingsköpum heitir vorþing mikilvægt er að við alþingismenn skipuleggjum þingstörfin vel svo okkur megi auðnast að standa við starfsáætlun þingsins og ljúka störfum á tilsettum tíma